imposés par des mœurs totalement étrangères à notre civilisation. Le cas de cette jeune femme n'est que l'expression la plus dramatique d'un plan que nombre d'entre vous feignent ici d'ignorer. L'islamisation à marche forcée de nos sociétés, c'est une réalité que nous devons combattre à tout prix.